Elf jaar geleden is er een aanslag gepleegd door islamitische terroristen op de vrijheid van het westen, en met name op onze Amerikaanse collega's.